Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor, po, velikih katastrofah v Japonskem zalivu Minamata tisoč devetsto šestinpetdesetega, v Iranu tisoč devetsto enainsedemdesetega in na Švedskem v obdobju tisoč devetsto sedemdeset-tisoč devetsto osemdeset se je uporaba živega srebra izjemno znižala. Živo srebro pa je postalo velika obremenitev v okolju. V zastrupitvah s strupenim metil živim srebrom je v Minamati zbolelo več kot dvanajst tisoč ljudi, od tega jih je dva tisoč umrlo. Ker je v Sloveniji več kot petsto let deloval rudnik živega srebra Idrija, je bila naša država že v času priprave evropske strategije o živem srebru vpeta v dogajanja, da se problematika živega srebra uredi na globalnem nivoju z namenom varovanja človekovega zdravja in okolja. Državni zbor Republike Slovenije je v prejšnjem mandatu ratificiral konvencijo Minamata o živem srebru, Slovenija se je prav zaradi neposredne povezanosti s pridobivanjem živega srebra v Idriji aktivno vključevala v pripravo tega dokumenta in ves čas izkazovala interes, da se problematika živega srebra uredi tudi na globalnem nivoju. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, ki je že prevzel aktivnosti za vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoring vplivnega območja idrijskega rudnika, je v svoj statut in med strateške usmeritve uvrstil tudi sodelovanje pri izvajanju konvencije Minamata o živem srebru v dogovoru s pristojnimi organi v Republiki Sloveniji in s sorodnimi centri na mednarodni ravni ter sekretariatom, UNEP-a, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov. Zanima me, kako se ta konvencija izvaja v Republiki Sloveniji in v povezavi z mednarodnim okoljem. Dejstvo je, da ta konvencija spada v delovni resor Ministrstva za zdravje, zato ministra za zdravje Aleša Šabedra prosim, da mi v skladu s Poslovnikom Državnega zbora na moje vprašanje odgovori na naslednji seji državnega zbora. Hvala lepa in lahko noč.